Alapvető értékeink érvényesítése mellett nekünk Ukrajnát az Európai Unióhoz közelítenünk kell, nem pedig távolítanunk. Az Európai Uniónak határozottan, következetesen, de óvatosan kell viszonyulnia Ukrajnához, nehogy az ukrán kormány ellenkezése miatt az EU elveszítse Ukrajnát.

Az Európai Unió Ukrajna számára többször egyértelművé tette, hogy addig, amíg az ukrán kormány nem garantálja a demokrácia szabályainak érvényesülését, nem várhatja el az Európai Uniótól a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását.